Jaz ne bi imel take ocene, da je zdravstveni sistem pred kolapsom. Dvatisoč, osmega leta smo imeli dve milijardi pa pol, dve milijardi štiristo v v proračunu, danes jih, letos jih bomo v letu devetnajst jih bomo imeli čez tri milijarde, tri milijarde pa pol, sredstva kljub vsemu rastejo. Rastejo tudi, plače zaposlenim kot posledica teh ali onih pogajanj, in seveda, raste tudi dostopnost do zdravstvenih storitev, v zadnjih dveh letih plačujemo kar precej programov s tako imenovanim ob nendom, to pomeni, da plačamo vse storitve, ki so narejene - CT, magnet, ultrazvok, rentgen in upam, da v letu dva tisoč devetnajst ne bomo o teh čakalnih dobah govorili kot o problematičnih. In še bi se dalo, seveda našteti. Naj omenim, da je v zadnjih desetih letih, tudi štiri tisoč več zaposlenih v slovenskem zdravstvu in to zmanjšuje pritisk na tiste, ki so, bili prej, zaposleni, s tem, da se število pregledov in število hospitaliziranih bolnikov ne dviguje bistveno ali pa s pada z dinamiko, ki bi zahtevala, še več ljudi. Kar se tiče pa ortodontije, imate prav - čakalne dobe so tu, izjemno dolge, skoraj, najdaljše, je pa res, da ima Slovenija zelo liberalen dostop do ortodontskega zdravljenja. Z zelo, majhnimi napakami v zobovju se pri nas že da, priti do, ortodonta in to seveda poveča povečuje pritisk na ortodonte, ki pa jih imamo približno enako število kot druge, druge države, mogoče tudi tiste, ki ste jih omenjali. Dostopnost pri nas je devetdesetprocentna, denimo na Hrvaškem, Švedskem, Danskem in v Angliji, kjer imajo primerljivo število ortodontov, pa ima pravico do tovrstnega zdravljenja nekje med štirideset in šestdeset odstotki, štirideset in šestdeset odstotki otrok. V letu dva tisoč osemnajst, ker se tega problema zavedamo, je bilo že v Ministrstvu za zdravje, je bilo že dovoljeno preseganje programa za dvajset odstotkov, to se pravi pri osemdesetih ortodontih bo to približno za šestnajst timov več, več produktivnosti. Kaj storiti? Seveda, dodatno specializirati ortodonte. Če bomo ohranili tako visoko, pravico, v tem času, ko se bomo pogovarjali o Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, pa bo seveda ta kombinacija, obseg košarice pravic in količina potrebnega denarja, tako ali tako v ospredju.